Jó lenne azt hinni, hogy egy munkahelyi üzemi baleset, vagy egy foglalkozási megbetegedést követően a munkaadó azon van, hogy minél inkább, minél jobban reintegrálja a munkavállalóját, a szerencsétlenül járt munkavállalóját, és azt gondolnánk, hogy hát ez a folyamat általában a barátságosság, a szolidaritás, a szeretet jegyében történik.

Sőt az a tipikus, hogy a munkaadók tagadják a felelősséget, és igenis szükség lenne ahogy kollégám is más összefüggésben mondta jogi segítségnyújtásra access to justice, hozzáférésre az igazsághoz az ilyen jellegű munkajogi jogvitákban is, és általában a munkavállalók jogainak az érvényesítésére sokszor, ugye, a munkaadókkal szemben akár egy jó egyezség elérésére, akár pedig egy effektív jogvitában a jogok érvényesítésére.